Frau Präsidentin! Der ist ein ehrgeiziges Konjunkturprogramm für eine sozialökologische Wende in Europa für Klima, für Umwelt und für die Menschen. Der Investitionsplan für ein nachhaltiges Europa und dabei auch der Mechanismus für einen gerechten Übergang sollen nachhaltiges soziales Wirtschaften mit den Pariser Klimazielen zusammenbringen.

Die EU Taxonomie Verordnung enthält klare Leitlinien dazu, was nachhaltig ist, und da haben wir ein gutes, ausbaufähiges Instrument. Und da muss doch bei der Anwendung nicht so umeinander geschachert werden, um nur ein Beispiel zu nennen. Wenn die EU Mitgliedstaaten ihre Wirtschaft und öffentlichen Ausgaben mit dem Green Deal in Einklang bringen, dann ist das eine große Chance, und dieser Push muss von der EU ausgehen.